Adoptarea raportului referitor la pachetul privind laptele reprezintă un mic pas înainte în favoarea crescătorilor de animale. Contractele, întărirea puterii de negociere a producătorilor, încurajarea organizațiilor interprofesionale, transparența, toate acestea sunt, în mod evident, necesare, dar trebuie să recunoaștem că ne aflăm în fața unui progres modest, insuficient și ale cărui rezultate concrete nu putem încă să le estimăm. Fără a respinge nici necesitatea, nici utilitatea acestor măsuri, îmi permit să fac unele comentarii. Primul Uniunea Europeană se pregătește pentru o viitoare politică agricolă comună, începând din anul 2014. În această viitoare politică, trebuie să se găsească soluții pentru fermierii din sectorul laptelui și mă refer la fonduri pentru modernizare, subvenții pentru terenurile destinate pășunatului, pentru instalarea tinerilor fermieri și măsuri de susținere pentru momentele de criză. De aceea, avem nevoie de o PAC finanțată în mod adecvat. Al doilea comentariu s a adus în discuție necesitatea reglementării, a unui management al ofertei. Nu cred că de asta avem nevoie, ci de o mai bună reglementare a relațiilor de a lungul lanțului de producție, în toate domeniile producției alimentare, pentru a limita abuzurile cunoscute de toată lumea ale distribuitorilor și comercianților.